Se trata, además, de un mecanismo que acoge a sectores económicos muy diversos, y todos los países quedan afectados por este tipo de políticas. Sin esta herramienta trascendental, las previsiones que estamos haciendo para el año 2050 no serían, sencillamente, alcanzables. Por tanto, a corto plazo, la retirada del mercado de derechos que propone la Comisión Europea es necesaria, aunque creo que debe ponerse en marcha una reforma general de este mercado, tal como se ha defendido también en la Comisión de Industria, Investigación y Energía. La alternativa sería, señor Presidente,